Întrebarea mea este ca europarlamentar vechi, vedeți soluții în a rezolva problema pusă în discuție? Pe de altă parte, libertatea de exprimare, eliminarea interferenței în actul electoral.